Dat lijkt een bemoediging, maar hoe is de praktijk voor Turkse christenen? Ik denk aan de juridische strijd die de regering Erdoğan voert tegen het klooster Mor Gabriel vanwege landgoederen. En niet alleen tegen dat klooster, maar tegen diverse kloosters. Veel christenen zijn de groeiende onzekerheid zat en zijn al vertrokken. Gevolg kerken die vervallen of worden omgebouwd tot moskee, zoals onlangs de Aya Sophia kerk in Izmir.

Kortom, de Turkse regering bevordert de positie van christenen niet, zij past de tactiek van de Verelendung toe.

Dat zouden Raad en Commissie aan de orde moeten stellen in de gesprekken met Turkije.